Mi sa che siamo di fronte all'ennesima presa in giro! Parliamo di Cina non per difendere le nostre imprese e i nostri lavoratori, il diritto all'ambiente, il diritto dei bambini sfruttati, ma solo per aiutare banche, assicurazioni, multinazionali meglio se tedesche! a licenziare in Europa e ad aprire e fare affari a Pechino. L'Europa, quest'Europa e quest'euro, sono una truffa, sono colpevoli di migliaia di suicidi e di milioni di disoccupati. Perché la Cina protegge le sue merci e l'Europa no? Aver appaltato a Bruxelles la politica commerciale è un disastro! Avete tolto i dazi sulle scarpe dal Pakistan, sul riso dalla Birmania, sulla frutta e la verdura dal Marocco! Son convinto che ci sia un disegno preciso, di un'Europa al servizio dei poteri forti, che fa finta di ascoltare ma poi se ne frega! Che è al servizio di quelli che vogliono chiudere, licenziare, svendere il lavoro, l'identità, la storia, il commercio, la tradizione. Noi non ci stiamo! L'euro che è una truffa e contro cui combatteremo come Lega con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione è lo strumento per questo massacro! Dov'era, Commissario, l'Unione europea a Lampedusa? Dov'era l'Unione europea in Grecia? Come pensate di dialogare con un gigante come la Cina, quando le vostre assurde politiche stanno massacrando l'agricoltura, la pesca, l'industria tessile, il mobile, il commercio, l'artigianato? Avete regalato 5 miliardi di euro alla Turchia, che fortunatamente non è entrata e non entrerà, spero, in Europa non potevate usarli per i nostri disoccupati, i nostri pensionati? State abusando della pazienza di gente pacifica che in Padania, in Italia, in Austria, in Europa, si sta incazzando e come ha scritto il nobel Paul Krugman la pazienza è follia e la pazienza la stiamo perdendo!